Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Union und Marokko beschäftigt dieses Haus nun schon seit mehr als einem Jahr. Ich bin mir sicher, dass dies auch nach der morgigen Abstimmung so sein wird. Dieses Abkommen hat sich zu einem sehr emotionalen Thema entwickelt. Das ganze Parlament spricht über dieses Abkommen, alle Fraktionen haben intern in den letzten Tagen und Wochen das Abkommen kontrovers diskutiert.

Wie lautet diese Analyse? Wir im Fischereiausschuss sind uns einig darüber, dass dieses Abkommen ökologisch nicht nachhaltig ist, denn es trägt zur Überfischung bei. Das ist in der bisherigen Debatte leider untergegangen, aber es ist ein ganz zentraler Punkt. Angesichts des katastrophalen Zustandes der Weltmeere darf die Europäische Union nicht ihre eigenen und erst recht nicht fremde Gewässer überfischen. Auch ökonomisch ist dieses Protokoll nicht interessant. Es gibt auf keinen Fall eine Win win Situation für uns. Darüber hinaus gibt es noch die Westsahara Frage. Ich bin mir sicher, dass wir uns auch hier einig sind Das Abkommen muss im Einklang mit dem Völkerrecht stehen. All dies ist in dem derzeit laufenden Protokoll, über das wir abstimmen werden, nicht gegeben. Deshalb kann man eigentlich nicht zustimmen. Nun werden wir damit getröstet, dass sich in Zukunft alles ändern soll. Darauf hoffe ich auch, und wir helfen mit unserer Entschließung dem Rat und der Kommission gerne dabei, bei den Verhandlungen mit Marokko nichts verkehrt zu machen. Der einzige überzeugende Grund zuzustimmen ist, dass wir kurz vor dem Auslaufen des Protokolls sind und die Kommission uns gebeten hat, keine Unterbrechung herbeizuführen, um die neuen Verhandlungen nicht zu belasten. Sie versicherte uns, dass alle unsere Forderungen in das neue Protokoll Eingang finden werden. Das erwarte ich nicht nur, sondern wir verlassen uns auch darauf.